Madame la Présidente, la semaine passée, à l'occasion des Journées européennes pour le développement, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre guinéen des affaires étrangères, qui m'a confié qu'il sera le futur chef négociateur pour les ACP et que le groupe ACP a déjà adopté son mandat.

C'est la raison pour laquelle je vous demande à vous, représentant de la Commission, si les États suivants sont bien d'accord avec le mandat tel que vous l'avez proposé, notamment le Royaume Uni, l'Irlande, le Danemark, la Suède, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Espagne, Malte, Chypre,